Appelle und Forderungen sind schön, aber wenn sie nicht auch entsprechend eingefordert und mit Sanktionen verbunden werden, bringt das nichts.